Preko sto ovac je že bilo poklanih, več kot dvajset govedi, konjev. V zadnjem času se je žal zgodil tudi napad na starejšo gospo. To je posledica velikega porasta števila divjadi, kajti v zadnjih letih je večji naravni prirast, kot je odstrel teh zveri. Zato imamo velik problem in kmetje počasi obupujejo, predvsem živinorejci, in najavljajo opuščanje reje govedi. Zato je nujno, da se o tej temi spregovori tako v Sloveniji, ministrica za kmetijstvo je predlagala zakon o izrednem ulovu volkov, medvedov, prav tako pa mislim, da bi bilo potrebno, da v Evropskem parlamentu spregovorimo o tem problemu, kajti to ni problem samo Slovenije, problem je tudi v drugih evropskih državah, in to se zgodi, če se v naravi poruši ravnovesje. V Sloveniji je to ravnovesje porušeno, zato mislim, da bi bilo prav, da naredimo svojo obveznost doma, se pravi z izrednim odstrelom medvedov in volkov, prav tako pa ne smemo dopustiti, da se ta problem razširi po Evropi.